Voorzitter, het schrikbeeld van een niets en niemand ontziende burgeroorlog is realiteit geworden in Syrië, vandaar de noodkreet van een lid van de christelijke minderheid wij hebben niemand die ons beschermt.

Wat is wijsheid voor de Europese Unie in deze Syrische slangenkuil? Daarom enkele vragen aan de Hoge Vertegenwoordiger of haar vertegenwoordiger vanmiddag. Bestaat er momenteel eigenlijk wel een serieus alternatief voor het regime Assad? De Syrische oppositie oogt namelijk zowel politiek als militair versplinterd. Hoe kijkt de Hoge Vertegenwoordiger aan tegen het scenario van een uiteenvallen van de Syrische staat?

Laat de Unie zich in eerste instantie internationaal tot het uiterste inspannen om het bloedvergieten te stoppen in Syrië door de strijdende partijen tot de onderhandelingstafel te dwingen!